Je vous ai écoutés avec beaucoup d'attention. D'abord, pour être juste, il faut en effet dire, Monsieur le Président, que nous débattons ce matin du marché unique numérique parce que votre Parlement et, en particulier, votre commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Malcom Harbour et M.

J'ai été heureux de participer aux travaux de votre groupe, il y a quelques semaines. Cette résolution décisive éclaire les prochaines étapes et, comme vous l'avez souhaité, Madame Trautmann, va nous permettre peut être enfin, mais vous le voyez bien, de par la multiplicité des textes dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui sont déjà là, ceux qui sont en cours, ceux à venir de mieux souligner cette vue d'ensemble je reprends votre mot qui manque peut être, jusqu'à présent, sur le marché unique numérique. Nous ferons d'autres propositions, je vous l'ai dit, pour le prochain Conseil européen d'octobre.

Kelly, ont évoqué l'investissement.

Oui, je pense qu'il doit être question d'investissements dans le numérique, précisément pour parvenir à cette non discrimination, sur laquelle je vais revenir. C'est aussi pourquoi j'ai lancé, dans l'autre partie de mon travail sur la régulation financière, ce livre vert sur l'investissement à long terme.

Je rappelle que notre action se fonde sur la réalité concurrentielle des marchés, qui restent, malheureusement, trop nationaux, trop fragmentés.

Plusieurs d'entre vous ont évoqué la non discrimination, principalement géographique. Monsieur Correia de Campos, j'y ai été sensible parce que vous savez que je suis attaché à ce handicap de l'éloignement des régions ultrapériphériques, mais on trouverait, dans le continent lui même, d'autres exemples de cette discrimination due à l'altitude, à l'éloignement, à l'isolement dans certaines régions. Mme Gebhardt

Vous avez raison d'insister sur cette exigence de non discrimination géographique des consommateurs. C'est aussi pourquoi nous allons publier prochainement un guide sur l'application de ce principe, notamment au regard de l'article 20 de la directive sur les services.

à M. Weidenholzer ou à Mme Kammerevert, qui ont évoqué le droit d'auteur, que les travaux que je conduis depuis trois ans et j'ai mis beaucoup de textes, qui ne sont pas encore votés, sur votre table et celle du Conseil visent précisément à faire en sorte que le droit d'auteur soit modernisé, vive avec son temps, comme la propriété intellectuelle. Et ce temps est clairement celui du marché unique et celui de l'internet, pour l'accès du plus grand nombre de citoyens au contenu.

loin. C'est l'initiative que nous préparons sur les télécommunications, que je viens d'évoquer. Neelie Kroes a elle même confirmé qu'à terme, la surcharge roaming devait disparaître. Je vous remercie, Madame Hall, aussi de votre invitation à visiter un café numérique dans votre circonscription.

aller. Dès que je peux sortir de mon bureau, j'en suis très heureux.

tout comme, d'ailleurs, l'accès universel au haut

La Commission vient d'adopter une communication sur ces derniers, notamment dans les télécommunications.

doutes. Je veux rappeler que, dans notre proposition, ce sera une option laissée aux commerçants qui travaillent sur l'électronique, pour vendre dans toute l'Union européenne avec un haut niveau de protection des consommateurs.

J'aimerais dire à cet égard que j'ai présenté plusieurs initiatives, avec mes collègues, qui visent cette numérisation, qu'il s'agisse très récemment de la signature électronique ou, plus récemment encore, de la facturation électronique. Je voudrais qu'avec vous, nous aboutissions à cette numérisation des marchés publics et de la commande publique.

C'est ce qu'a fait mon collègue,

Almunia. Ce marché se développe et nous accompagnons ce mouvement avec l'ensemble de nos stratégies.

engagée. J'ai dit que, cet après midi, nous allions faire une évaluation à mi parcours de ce travail, et je compte beaucoup sur les résultats de ces différents ateliers pour faire progresser l'ouverture du marché unique dans ce